Turkije kan geen deel uitmaken van Europa. Onze politieke leiders moeten dat nu maar eens onomwonden zeggen.

Hij gooit journalisten in de gevangenis, hij sluit kerken, hij intimideert vluchtelingen in de kampen, hij laat op hen schieten bij de grenzen.